Liebe Kollegin Grossetête! Es ist schon gesagt worden, wir wissen das auch Die Mitgliedstaaten sind gespalten. Es ist ja nicht die Mehrheit, die etwa gegen GVO wäre, dann hätten wir ja eine klare Mehrheit. Es ist ja wirklich sehr unentschieden. Sie haben gerade davon gesprochen, dass die EFSA ja wissenschaftlich entscheidet.

Nun wurde vorgeschlagen, ein Moratorium zu machen, bis eben ein neuer Vorschlag da ist. Was glauben Sie, was das für Auswirkungen hätte?